În urmă cu câteva săptămâni, un film realizat cu camera ascunsă a făcut înconjurul lumii.

Ce minune a tehnicii este această cameră ascunsă! Ar trebui să i ridicăm un monument în fiecare țară. Fără ea, noi n am putea afla fața nevăzută a lucrurilor, comportamentul secret al atâtor persoane publice. Acum 200 de ani, Napoleon a luat de pe biroul lui Frederic cel Mare de la castelul Sans Souci, un ceas deșteptător de argint pe care, când și a făcut testamentul, pe insula Sfânta Elena, l a lăsat moștenire unui apropiat. Era pradă de război. Acum, prada de război de numește comision, atenție, sponsorizare. Dacă estul Europei este aproape de faliment, acest fapt se datorează nu numai corupției din țările noastre, ci și corupției și șantajului pe care le exercită unele persoane publice și instituții din occident, mai ales bănci. Este momentul să ne unim eforturile pentru a distruge mafia, acest vierme atât de inventiv...